Ca țară membră a Uniunii, România contribuie la implementarea acestui program în cooperare cu două state ale Parteneriatului Estic.

Implementarea programului, care decurge încă foarte greu, este facilitată de intrarea în vigoare în acest an a acordului privind micul trafic de frontieră între România și Republica Moldova. Aceleași facilități ar putea fi atinse printr un acord similar între România și Ucraina. De asemenea, progresele înregistrate în managementul frontierei răsăritene sunt de natură să pregătească România pentru apropiata intrare în spațiul Schengen. Nu în ultimul rând, Strategia Dunării elaborată de Uniune în acest moment poate da un nou impuls cooperării transfrontaliere cu Republica Moldova și Ucraina. Iată cum, politica regională și cea externă se pot completa foarte bine, ducând întotdeauna la rezultate pozitive.